alors que nous nous trouvons en pleine procédure de codécision après l'adoption de notre rapport sur la réforme de la directive sur le congé de maternité en première lecture, le 20 octobre

Si tel est bien le cas, la présidence polonaise n'a, a fortiori, aucun mandat pour répondre à ces drôles de questions, dont certaines sont des offres de compromis sur des textes adoptés en première lecture.

dans le piège de la rapporteure, a tellement surchargé la barque que le dialogue n'a même pas pu être amorcé.

Drôle de façon d'agir, qui ignore les nouvelles procédures de codécision, qui mine notre position vis à vis du Conseil et qui, de plus, nous ridiculise outre mesure. Si j'avais été la rapporteure, vous pouvez être sûre que j'aurais déjà engagé la discussion avec le Conseil, par la grande porte.

Les responsables de cette situation, et en premier lieu la rapporteure, devraient avoir enfin compris que tout ce qui est exagéré est insignifiant.